Ich habe am Anfang Herrn Dzhambazki nicht zu Wort kommen lassen, weil er auch schon gesprochen hatte. Soweit ich heute Mittag da war die Dienste zeichnen das ganz genau auf habe ich diejenigen nicht berücksichtigt, die schon einmal gesprochen hatten.